Vzájomné osočovanie a prehadzovanie zodpovednosti za nedobrú situáciu na Radu a národné vlády, myslím si, nie je celkom férové. Veď si len uvedomte, že žiadate napríklad od nových členských krajín, aby v mene svojich občanov prijali nové dodatočné záväzky na stabilizáciu dnes nesolventných štátov v situácii, keď výška priemerného dôchodku je napríklad na Slovensku necelých 400 EUR, čo je takmer štyrikrát menej ako v ťažko skúšanom Grécku, a priemerná mzda je okolo 800 EUR, čo je tiež niekoľkokrát menej ako v krajinách očakávajúcich finančnú pomoc. Vážený pán predseda Komisie, keď ste taký frajer, skúste sa postaviť pred slovenských občanov a povedať im, že majú ešte viac šetriť a poriadne sa zadlžiť len preto, aby v bohatších, nesolventných krajinách boli naďalej zachované niekoľkonásobne vyššie príjmy.